Señor Presidente, este sábado pasado miles de ciudadanos celebraron por toda Europa el Día del Orgullo Gay treinta años después de que se descubriera el primer caso de sida en el mundo. Treinta años después, la lucha contra el VIH en todo el planeta sigue siendo desigual en función del lugar donde se desarrolla y, dentro de este, también en función de la clase social a la que se pertenece, al igual que siguen siendo profundamente desiguales los derechos de las personas homosexuales en función del país en el que residen. Todavía hoy hay 76 países en todo el mundo que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y siete al menos lo hacen además con castigo de pena de muerte.

Hoy yo quiero unirme a ese llamamiento, al igual que al relativo al bloqueo de la Directiva sobre igualdad de trato, que otorga o que puede otorgar a este amplio colectivo de ciudadanos en la Unión Europea los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades, marcando el camino también así en toda la Unión Europea de lo que debe ser un camino común en todo el mundo.